Wir haben viele Verbraucherschutzprobleme in diesem Bereich gerade bei der Kapitalanlage. Schon seit Jahren ist es so, dass Produkte unter MiFID besseren europäischen Verbraucherschutznormen unterliegen als Versicherungsanlageprodukte. Deshalb war so erfreulich, dass die Kommission mit ihrem Vorschlag hier gleichziehen wollte. Wir haben im ECON einen insgesamt ausgewogenen Kompromiss gefunden, der in manchen Bereichen den Verbraucherschutz stärkt, in anderen im Vergleich zum Vorschlag der Kommission hingegen eher ein wenig schwächt. Jetzt sind hier im Plenum einige Anträge vorgelegt worden. Manche stärken den Verbraucherschutz, andere schwächen ihn. Manche Anträge gehen weg von dem, was jetzt bei der jüngsten MiFID Reform erreicht wurde, andere nicht. Ich appelliere an die Kolleginnen und Kollegen, das zum Maßstab zu nehmen, dass wir endlich zu fairem Wettbewerb zwischen bankbasierten Produkten, zwischen Fonds auf der einen Seite und Versicherungsprodukten auf der anderen Seite kommen. Das sollte morgen der Maßstab sein. Ein einfacher Erwägungsgrund dazu reicht nicht, weil das am Ende in den Verhandlungen im Trilog nicht die gleiche Wahrnehmung erfährt. Ich würde wirklich die Kolleginnen und Kollegen bitten, auf diese Vereinbarung der Anpassung zurückzukommen!